W nowych krajach, w tym w Polsce, mamy bardzo wiele regionów, gdzie bardzo dużo ludzi pozostaje bez mieszkania ze względu na bardzo, bardzo niskie dochody. Tymi ludźmi głównie zajmują się samorządy.

Bez dodatkowych środków, które mogą samorządy asygnować, bez wsparcia publicznego pomoc dla tych osób w najtrudniejszej sytuacji jest niemożliwa.

one by nimi dysponowały i tworzyłyby mieszkania socjalne, których w wielu krajach Europy jest naprawdę bardzo, bardzo mało.